Ze względu na rosnące znaczenie krajów Partnerstwa Wschodniego skupienie naszej uwagi na tym obszarze jest szczególnie istotne, tym bardziej że w ostatnim czasie w obliczu wydarzeń w Północnej Afryce większy nacisk kładliśmy na stosunki z Południem. Wolny handel jest dla tych krajów kluczowym narzędziem europeizacji oraz impulsem do podejmowania trudnych niejednokrotnie reform gospodarczych. Popierając rezolucję, opowiadam się za zwiększeniem aktywności Unii w relacjach ze wschodnimi sąsiadami. Integracja handlowa zarówno po naszej stronie, jak i po stronie krajów stowarzyszonych wymaga dużych wysiłków, jednakże w długofalowej perspektywie przyniesie wszystkim wymierne korzyści. Nie bez znaczenia pozostaje również jej wpływ na rozwój społeczeństw obywatelskich oraz podnoszenie standardu życia tej części Europy. Kwestią nie do przecenienia w zakresie bezpieczeństwa jest przystąpienie Ukrainy i Mołdawii do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.